Panie Przewodniczący!

na te zagadnienia, które odnoszą się do konieczności zagwarantowania przynajmniej podstawowego poziomu bezpieczeństwa pracownikom nierejestrowanym, wykonującym swoją prace bez zapewnienia nawet minimum osłony socjalnej. Niestety ciągle wysoki poziom bezrobocia szczególnie wśród ludzi młodych oraz efekty kryzysu gospodarczego, z którym nadal się borykamy w Europie, sprawiają, że wiele osób, chcąc zdobyć środki do życia, godzi się na gorsze warunki pracy oraz tzw.

Skutkiem tego jest pozbawienie tych pracowników zarówno ubezpieczenia zdrowotnego, jak i emerytalnego zabezpieczenia na przyszłość. Powiększająca się skala tego zjawiska stanowi bardzo istotny problem społeczny, którego efekty będą się w przyszłości nasilały, dlatego dostrzegając te zagrożenia należy prowadzić działania zmierzające do wypracowania wspólnych praktyk służących ochronie pracowników przed podejmowaniem przez nich z konieczności